Ja, hvala lepa. Ja, nekaj odgovorov sem dobil, najprej, mogoče še, nekaj za vpogled. Jaz sem kar nekaj časa posvetil temu, poslanskemu vprašanju, sem pogledal marsikatero raziskavo. Res je, da je Evropska komisija in Evropska unija vztrajata, da, nimamo dovolj dokazov, da bi glifosat kot tak vplival na zdravje ljudi, se pa raziskave bistveno razlikujejo v Združenih državah Amerike. Tam pa, so dokazali, da te stvari vplivajo močno na zdravje in tudi bistveno, bistveno velike odškodnine, ljudje dobivajo, zato me zanima, če slučajno take raziskave, podobne, obstajajo morda v Sloveniji, če smo z njimi seznanjeni, res pa je, ja, da je Evropska unija in Evropska komisija, se zavzela, da do leta dva tisoč dvaindvajset, kot v tem prehodnem obdobju, prepove glifosat. Jaz sem si želel, da bi v Sloveniji, morda to še pospešili. Minister, rekel ste, da so se te da se, ostanki teh, fitofarmacevtskih sredstev znajdejo tudi u vodah. Jaz sicer verjamem, da je tega res v majhnih količinah in da je tega malo, ampak vseeno mene te stvari skrbijo, tako kot sem že opozarjal na enem od Odborov za zadeve Evropske unije, si želim, da, tako kot si želim, da ne bi bilo ostankov zdravil v naših vodah in ostalih kemikalij, si želim, da tudi, bi bilo fitofarmacevtskih sredstev čim manj v naših vodah, tako da bi tukaj prosil, obe pristojni ministrstvi, če lahko dasta še majčkeno pojasnil. Hvala lepa.